Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi dal canto nostro abbiamo sempre spesso espresso diversi dubbi su un sistema basato sul mercato per affrontare le politiche climatiche e la questione climatica. Non riusciamo a vedere l'ETS come il pilastro delle politiche climatiche dell'Unione europea. Non lo riusciamo a vedere perché non lo è stato in passato e purtroppo temo non lo sarà neanche in futuro, nonostante tutti i numerosi tentativi di rafforzare questo strumento. Ovviamente mi auguro fortemente di sbagliarmi. Io personalmente mi sono chiesta più volte se stiamo però tentando di tutelare il clima o stiamo cercando di costruire un meccanismo complicatissimo di ingegneria finanziaria e di speculazione, se stiamo cercando di ridurre le emissioni nel mondo reale o stiamo facendo soltanto dei calcoli basati su numeri virtuali e su proiezioni, se stiamo applicando seriamente il principio chi inquina paga, oppure vogliamo capovolgerlo ovvero per continuare ad inquinare è sufficiente pagare un obolo e, infine, se stiamo cercando veramente di spingere verso la trasformazione energetica industriale dell'Europa, perché sia davvero sostenibile e competitiva, o stiamo tentando di tenere in piedi il modello legato al fossile.